La dérégulation laisse libre cours à une spéculation sans limite qui touche les biens les plus

jours. Il aura donc fallu attendre le coronavirus pour que les libéraux découvrent les ravages de la course au profit et les vertus de l'encadrement du marché. La financiarisation a confié les rênes de notre économie à l'irrationalité et à l'individualisme, alors que la situation appelle au sang froid, à la pondération et à la coopération. Les cours de la bourse s'affolent et les spéculateurs s'écharpent, ajoutant encore du chaos au chaos. Il faudra bien sûr tirer les leçons de l'incapacité de ce système économique à garantir à nos pays la stabilité, la protection et la résilience. Il faudra apprendre de cette épreuve pour reprendre le pouvoir sur l'argent fou qui nous met tous en danger. Aujourd'hui, au cœur de la crise, nous sommes bien sûr